Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Herr Ratsvertreter, werte Kolleginnen und Kollegen! Das heißeste Thema mit Blick auf Chinas technische Präsenz in Europa ist sicherlich das Thema 5G. Und dabei spielt die Firma Huawei, die gerade vom Kollegen Scholz angesprochen wurde, eine besondere Rolle. Sie, Herr Kommissar, haben schon auf das chinesische nationale Gesetz hingewiesen. Lassen Sie mich es explizit sagen Wir sollten von Australien lernen. Dort hat man die Konsequenz gezogen, die ich auch für uns für richtig halte Wir können einem Unternehmen nicht vertrauen, das durch die Gesetze des eigenen Landes verpflichtet ist, auf Verlangen den Behörden dieses Landes Daten seiner Kunden zur Verfügung zu stellen und den Kunden diesen Datentransfer zu verschweigen. Ein solches Unternehmen kann nicht Bestandteil des Kerns unserer Infrastruktur im 5G Bereich sein. Und wir sollten eine gemeinsame europäische Lösung finden, weil diese Diskussion heute in vielen verschiedenen europäischen Ländern läuft. Ich glaube, insgesamt ist das Thema allerdings viel breiter.

Ich bin einverstanden, Kollege Scholz, zu sagen Wir wollen Kooperation. Aber wir können Kooperation nicht auf der blauäugigen Annahme als Basis, dass das ohnehin zum gegenseitigen Vorteil sein wird, betreiben. Wir müssen unsere Interessen und Werte dabei schützen.